Se estimează că un astfel de acord UE Brazilia ar avea un impact pozitiv la nivelul ocupării forței de muncă. Numărul total de locuri de muncă create direct și indirect în urma liberalizării este estimat la